Señor presidente, esta Directiva —que lleva diez años bloqueada en el Consejo— ha quedado ya abiertamente superada en muchos países. Así que hoy en la Unión Europea no todos somos iguales, ni siquiera en el sentido mínimo que plantea la Directiva. Puedes ser un ciudadano de primera o de segunda, según el país en el que vivas. A esto hay que añadir un tratamiento fragmentado de las causas de la discriminación, razón por la cual en la práctica hay quien sufre segregación, delitos motivados por el odio y exclusión social. Ahí está la población romaní, por ejemplo, el colectivo LGTBIQ o las personas con discapacidad.

No se menciona la identidad sexual, de modo que se ignora la transfobia. El acoso se define de manera limitada. No aparece ninguna referencia a la desagregación de datos ni a la discriminación múltiple. No se transversaliza la igualdad. Y el ámbito de su aplicación es muy restringido. ¿De verdad merece llamarse Europa la que considera peligrosa una Directiva que establece estándares de igualdad que ya no superan ni siquiera los filtros mínimos exigibles? Si la igualdad no es cosa de Europa, ¿qué podemos esperar de la Unión Europea?